A Vajdasági Magyar Diákszövetség évek óta harcol azért, hogy az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Kara a hatályos szerbiai jogszabályoknak megfelelően, tegye lehetővé a magyar nyelven történő felvételit. Ennek ellenére az egyetem megtagadja ezt a törvényben biztosított lehetőséget. A diákszövetség azt kérte az illetékes bíróságtól, hogy mondja ki, jogellenes a magyar nyelvű felvételi tiltása. Az újvidéki legfelsőbb bíróság megdöbbentő módon a hatályos rendelet ellenére elutasította a keresetet. A történtek ismét fölvetik a kérdést vajon mennyiben igaz a folyamatosan hangoztatott állítás, mely szerint Szerbia példaértékű nemzetiségi politikát folytat? Ez a jelenlegi, említett eset azt bizonyítja, hogy ez nem felel meg a valóságnak. A jelentésnek nem az uniós csatlakozáshoz szükséges jogszabályok meglétét, hanem azok gyakorlati érvényesülését kellene vizsgálnia.